un danno per il futuro, in termini di diritti pensionistici. Occorre quindi rafforzare una strategia europea per mettere fine a questa ingiustizia, a questa vera e propria discriminazione che, fra l'altro, si somma a molte altre ingiustizie e discriminazioni sulle donne grava il 70 percento del carico familiare, esse rappresentano il 64 percento dei lavoratori precari e atipici, più del 25 percento delle donne vive sotto la soglia di povertà. Credo di non dover aggiungere altro, ma è importante che il nostro impegno si rafforzi, proprio per le donne che ci ascoltano, per le cittadine europee.